Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je me félicite de l'accord obtenu sur ce dossier crucial pour la croissance et l'emploi, sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années et je tiens à féliciter le rapporteur pour son excellent travail. Les marchés publics, de par leur importance dans l'économie, sont essentiels pour favoriser l'emploi de qualité et la responsabilité environnementale tout en fournissant des services et produits de qualité aux citoyens. Ces textes répondent à ce défi, notamment parce que nous avons enfin abandonné la logique simpliste du moins disant pour laisser aux autorités publiques la possibilité de choisir la meilleure offre économique en fonction de critères qualitatifs, sociaux, environnementaux et en tenant compte des contraintes rencontrées par les PME dans l'accès aux marchés publics. J'attends également des autorités des États qu'elles jouent leur rôle dans le contrôle des dérives de la sous traitance et du dumping social puisqu'elles en auront désormais les outils juridiques.